Herr Präsident! Wir behandeln ja das Jahr 2016 den Bericht der EZB. Die Zeit ist vorangeschritten und es haben sich viele Dinge geändert der Antrag Großbritanniens, die amerikanische Präsidentenwahl mit allen Folgen. Es haben sich also Rahmenbedingungen geändert, die nicht nur auf die Finanzkrise vor zehn Jahren zurückweisen, sondern auch im weltweiten Rahmen. Die Währungsschwankungen sind größer geworden, und der Präsident der EZB sagt Wir haben bisher alles richtig gemacht, wir setzen das einfach so fort.

Aber bevor wir Einlagensicherungen und Abwicklungsfonds als Teil des Bankenpakets verabschieden, brauchen wir diese Reformen wirklich. Das zweite Thema ist nach meiner Überzeugung Wenn wir einen Europäischen Währungsfonds schaffen ich bin dafür dann muss klar sein, wie er kontrolliert wird und wie er finanziert wird und wer die letzte Verantwortung dafür trägt. Insofern sind viele Fragen im Reformpaket offen. Und es wird jetzt darauf ankommen, Herr Präsident Draghi, dass Sie eine moderate Wende in der Zinspolitik einleiten.